Zunächst einmal vielen Dank an meine Kollegen Schattenberichterstatter für die sehr offene und gute Zusammenarbeit.

Wir alle sind uns auch darin einig gewesen, dass jede wie auch immer geartete Ausweitung von Kompetenzen entweder einen europäischen Mehrwert haben muss oder deutliche Synergieeffekte in den Mitgliedstaaten generieren muss. Lassen Sie mich nur auf einige wenige Aspekte eingehen.

20. April 2010 hatten wir den schwersten Ölunfall in der Geschichte der Menschheit im Golf von Mexiko.

Dem Bericht der Oslo Paris Kommission über Ölverschmutzung ist zu entnehmen, dass es im Jahr 2008 über 500 Ölunfälle auf Öl und Gasplattformen in der Nordsee gegeben hat. Deshalb ist es auch richtig, dass die Generaldirektion Energie hierzu ein Gesetzespaket zur besseren Regulierung der Ölplattformen vorgelegt hat. Darin kommt ein unabhängiger Dritter vor, der die Sicherheit der Ölplattformen überwachen soll. Hier sollten wir gemeinsam das Tor für die EMSA öffnen. Welcher europäische Akteur könnte diese Aufsichtsfunktion besser übernehmen?

Es gibt große Schnittmengen mit den heutigen Arbeitsbereichen der EMSA, und es ist doch erheblich effizienter, heute verfügbare Ressourcen auszubauen, als ganz neue zu schaffen. Wenn die Mitgliedstaaten heute sagen, wir sind bereit, das Mandat der EMSA zu erweitern, und erklären, dass die EMSA nun nicht nur für Schiffsunglücke zuständig ist, sondern auch nach Ölverschmutzungen, die durch Bohrinseln entstanden sind, aufräumen soll, dann ist das vielleicht ein Minimum an gesundem Menschenverstand, aber ein großer Durchbruch ist das ganz bestimmt nicht.

Kommissar Oettinger hat gesagt, es gibt reichlich Fakten von Unfällen, die bestätigen Vorsorge ist besser als Nachsorge. Der Satz ist vielleicht nicht besonders ergiebig, aber richtig ist er auf jeden Fall. Lassen Sie mich noch auf zwei andere Punkte eingehen, die mir auch wichtig erscheinen. Wir brauchen den europäischen Seeverkehr ohne Grenzen. Das haben wir in vielen Diskussionen schon erörtert, es geschieht aber immer noch zu wenig und zu langsam, um dieses Ziel zu erreichen. Mit Hilfe der EMSA und ihren Aufzeichnungsmöglichkeiten können wir auch auf diesem Gebiet Fortschritte erzielen.

Den Wettbewerb im Bereich der niedrigsten Personalkosten und der Absenkung von Sozialstandards können und wollen wir gar nicht gewinnen.

Er soll deutlich machen Das Parlament meint es mit seinen Vorschlägen ernst.

Allerdings setzt dies ernsthafte Verhandlungsbereitschaft voraus.